Señor presidente, el Estado español utiliza todas las vías imaginables para impedir a la ciudadanía catalana el ejercicio democrático a la libre determinación represión policial y judicial, cloacas del Estado y ahora sabemos que también guerra económica. Un interesante trabajo del periódico sacó a la luz cómo después del referéndum, que el Estado español intentó evitar a porrazos, administraciones del Estado y empresas públicas retiraron masivamente fondos de los dos grandes bancos catalanes como medida de presión para que movieran su sede fuera de Cataluña. Esta irresponsabilidad comportó la caída de las acciones de estos bancos y provocó un peligro de riesgo sistémico que podría haber afectado gravemente a la economía catalana, española y europea. La Comisión Europea debería investigar estas maniobras políticas sobre instituciones financieras, maniobras que tenían como objetivo claro desestabilizar deliberadamente la economía de un país como castigo por haber osado votar y decidir.